virðulegi forseti ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra um það hvort uppi séu áform um að endurskoða ákvæði um dánarbætur í skaðabótalögum ástæðan fyrir því að ég legg fram þessa fyrirspurn er sú að í tvígang hef ég lagt fram þingmál þingsályktun um að endurskoða skuli skaðabótalögin númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og þrjú og sérstaklega verði hugað að endurskoðun á þeim ákvæðum laganna sem snúa að bótum til eftirlifandi maka eða sambúðarmaka vegna missis framfæranda þetta er um þrettándu greinina sem þetta mál snýst en gerð var breyting á henni árið nítján hundruð níutíu og níu og ég held að þar hafi orðið mistök í lagasetningu þar er gert ráð fyrir

til eftirlifandi maka þegar fullfrískur maki hans fellur frá þá er miðað við örorku og það eru dregnar frá fjárhæðinni þær bætur sem viðkomandi látinn einstaklingur hefði fengið frá tryggingastofnun ríkisins úr slysatryggingum og sem örorkulífeyrisþegi frá lífeyrissjóði síðan kemur greiðslan til makans að því loknu mig langar til að víkja hérna aðeins að því hvernig þetta snýr gagnvart ekkju sem skrifaði grein í morgunblaðið fimmta mars tvö þúsund og fjögur eftir að hafa farið með svona mál fyrir hæstarétt það er ásta kristín siggadóttir sem skrifar hér og segir hvers virði er mannslífið samkvæmt íslenskum lögum þegar til þess kemur að meta það í krónum og aurum hún segir það er staðreynd að ég og börnin misstum fullfrískan heimilisföður hann var heill heilsu áður en slysið henti hann en þegar til þess kemur að fá bæturnar greiddar eru þær miðaðar við örorku við þessa aðferðafræði skaðabótalaganna er ég mjög ósátt við misstum fullfrískan mann og teljum sanngjarnt að fá bætur reiknaðar út frá því sem hann aflaði sem slíkur síður dregnar frá sem um raunverulegar greiðslur hefði verið að ræða þetta eru mikil vísindi svo ekki sé fastar að orði kveðið svo farið sé hratt yfir sögu þá stóðu eftir eitt komma sex milljón króna sem skaðabætur þegar búið var að framkvæma allan þennan pappírslega örorkugjörning ein komma sex milljónir króna virðulegi forseti eru metnar þær bætur sem viðkomandi einstaklingur fær